fyrir nefndaráliti um frumvarp til breytingu úrvinnslugjalds númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og tvö með síðari breytingum frá umhverfisnefnd og er þetta nokkuð sem við þekkjum héðan úr þinginu þetta er svona árlegur viðburður þegar við gengum frá lögum um úrvinnslugjald þá ákváðum við það að allar gjaldskrárbreytingar skyldu fara í gegnum þingið og er það örugglega skynsamlegt út frá ýmsum forsendum en þetta er nú ánægjulegt frumvarp út frá mörgum forsendum í fyrsta lagi er lagðar til breytingar á lækkunum á upphæðum úrvinnslugjalds á umbúðum úr pappa pappír og plasti og á olíuvörur prentliti og hjólbarða og er þetta komið til vegna þess að reynslan hefur sýnt að kostnaður vegna meðhöndlun þessa úrgangs er lægri heldur en menn reiknuðu með þegar gjöldin voru sett á síðan er í öðru lagðar til breytingar á álagningarstofni úrvinnslugjalds á umbúðum úr pappa pappír og plasti það þarf að leiðrétta álagningarstofninn og er markmiðið með þeim breytingum að laga álíka stofn gjaldsins að nýrri og nákvæmari upplýsingum um magn umbúða sem berst til landsins og gera hann þannig sanngjarnari gagnvart innflytjendum vara lögin um voru lögð gjöld á fjóra vöruflokka með lögunum frá árinu tvö þúsund og fjögur þeir lækkuðu umtalsvert til að koma á jafnvægi í rekstri þessara flokka var úrvinnslugjald af samsettum drykkjarvöruumbúðum þá lækkað um fimmtíu og fimm prósent gjald á rafhlöður um fimmtíu prósent hjólbarða um tæp sautján prósent og úrvinnslugjald á ökutæki var lækkað um tæp þrjátíu og þrjú prósent í þessu sambandi má nefna sérstaklega sem dæmi lækkanir sem hafa orðið á úrvinnslugjaldi á hjólbarða þann fyrsta janúar tvö þúsund og fimm lækkaði gjaldið úr

úr þrjátíu og sex krónum niður í fimmtán krónur kílóið fjórðu málsgrein fimmtándu grein laga um úrvinnslugjald er sjóðnum heimilt að semja við rekstraraðila um endurgreiðslu úrvinnslugjalds vegna nýtingar á eigin úrgangi rekstraraðila samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð á þessum grundvelli hefur úrvinnslusjóður samið við prentsmiðju morgunblaðsins og ísafoldarprentsmiðju um að fyrirtækin fái endurgreitt innborgað úrvinnslugjald vegna kaupa sinna á prentlitum í samræmi við samning þar að lútandi í samningi milli úrvinnslusjóðs og fyrirtækjanna er tilgreint hvaða skilyrði endurnýting á prentlitaafgöngum þarf að uppfylla til að úrvinnslugjaldið sé endurgreitt það er því á ábyrgð viðkomandi fyrirtækja að koma úrganginum til endurnýtingar í

fjölgandi nefndin leggur til tvær breytingar við frumvarpið er annars vegar gerð breyting í þá veru að lögin öðlist

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta skrifa guðlaugur þór þórðarson formaður háttvirtur þingmaður mörður árnason guðmundur hallvarðsson rannveig guðmundsdóttir kjartan ólafsson sigurrós þorgrímsdóttir háttvirtir þingmenn það er nú ánægjulegt að vita til þess virðulegi forseti að hér hefur vel tekist til þegar kemur að úrvinnslumálunum sem er afskaplega mikilvægt þegar við hugum að umhverfismálum það er ánægjulegt að hér höfum við náð að lækka mjög gjöld og bara til að setja þetta í eitthvað samhengi þá höfum við nú bara á þessu kjörtímabili lækkað þetta sem samsvarar nær fjögur hundruð milljóna króna á ári af því að ég horfi hér á háttvirtan þingmann jóhann ársælsson ég man hvað stjórnarandstaðan lagði nú mikið áherslu á það þegar um gjaldskrárhækkanir væri að ræða þá væri það skattahækkanir og tilgreindu ýmislegt til þegar verður farið út í slíkt út af verðlagsbreytingum og öðru þá er ágætt að stjórnarandstaðan haldi þessu til haga næst þegar kemur að slíkum málflutningi að hér er þá væntanlega um skattalækkanir samkvæmt þeirri skilgreiningu um fjögur hundruð milljóna króna að ræða uppsafnað á kjörtímabilinu á hverju einasta ári fyrir almenning í landinu